Signor Presidente, onorevoli colleghi, da anni si tenta di avviare, anche nel trasporto ferroviario dell'Unione, una vera e concreta concorrenza. Quanto ottenuto finora era però solo una confusa manipolazione del mercato, dannosa tanto per le imprese quanto per gli utenti. Accolgo dunque con favore il nuovo provvedimento, ma non posso nascondere alcune riserve, alcuni dubbi. Sono infatti preoccupata per la possibilità che l'apertura dei mercati ferroviari avvenga a senso unico, cioè solo a vantaggio di alcune aziende e di certi Stati membri e a danni di altri. Non è un mistero che alcuni Stati membri ignorino il principio di reciprocità investendo fuori dai loro confini e mantenendo però chiuso il proprio mercato ai concorrenti stranieri. Questo deve essere evitato e duramente sanzionato, altrimenti anche nel mercato ferroviario continueranno a essere presenti le solite ingiustizie targate Europa che fanno male ai cittadini, alle aziende e all'economia. La liberalizzazione del mercato ferroviario non può e non deve assolutamente mettere a rischio i posti di lavoro di alcune categorie professionali che, anche per questo, hanno manifestato forti e giustificate preoccupazioni. Noi vigileremo affinché il quarto pacchetto ferroviario, una volta entrato in vigore, sia equo e non si traduca in licenziamenti, tagli agli stipendi dei lavoratori e nessun vantaggio per i passeggeri. I passeggeri italiani sono insoddisfatti, decisamente insoddisfatti del trasporto su rotaia, che negli ultimi anni, nonostante l'avvento della tecnologia, è decisamente peggiorato con tempi di percorrenza più lunghi.